Nagyon sok és nagyon széles az a témakör, ami az ülésnek a napirendjére került. Csak remélni tudom, hogy az általánosságon túl a lényegi kérdésekhez is a tanácsi ülés el fog érni.

Ugyanakkor azt is kell látni, hogy ez a terület, bár a válságban átlag fölött teljesített, mégis azt tapasztalhatjuk, hogy leginkább érzi a belső piaci akadályokat és érzi a belső piaci töredezettséget. Az nem lehet, hogy miközben rövid távon forrásokat csökkentünk, azt várjuk, hogy ez a terület tartós növekedést mutasson fel.

A másik téma a gazdaságpolitikai koordináció, az európai szemeszternek a kérdése. Nagyon fontos, hogy a gazdasági koordináció erősödjön, azonban a felelősséget ebben a folyamatban mindenkinek viselni kell. Úgy tapasztalom, az eddigi döntéseiben a Bizottság bizonyos kérdésekben túlment a saját hatáskörén, tagállami kompetenciák területére tévedt, sőt számaiban bizonyos tekintetben erőseket is tévedett. Szeretném azt látni, hogy a következő időszakban, a következő szemeszterben a Bizottság viselni fogja a döntéseinek a következményét.